Dôvodom tohto rozhodnutia bolo, rovnako ako dnes, vážne porušovanie ľudských práv zo strany vládnucej administratívy. Nové prípady zastrašovania, zatýkania, ale aj nevyšetrené zmiznutia politických súperov vládnucej strany nám potvrdzujú, že Robert Mugabe a jeho politická strana si uvedomujú, že férová a transparentná politická súťaž by ich pripravila o moc a vystavila ohrozeniu sankcií za dlhoročné terorizovanie obyvateľstva a drancovanie bohatstva ich krajiny. Iste sa všetci zhodneme na prijatí pripraveného uznesenia v nádeji, že Európskou úniou iniciované opatrenia môžu prispieť k tomu, aby vládou terorizovaný ľud Zimbabwe, s pomocou občianskych a opozičných vodcov, dokázal, pokiaľ možno pokojnou cestou, zvrátiť súčasnú ťažkú situáciu v Zimbabwe. Prijatie veľvyslankyne Roberta Mugabeho v Európskej únii by bolo v tejto situácii iste vnímané ako urážka slušných ľudí. A preto sa, vážení, aspoň našim politickým správaním snažme napomôcť dôležitým demokratickým zmenám v Južnej Afrike.